Ja. Najlepša hvala za besedo. Ni problem leto, prvi september dva devetnajst, ni problem dva tisoč dvaindvajset katerokoli letnico navajamo, po moji oceni, pa sem tako mlajša, je problem že leto dva tisoč osem, dva tisoč devet, deset in tako naprej, do danes. Informatizacija v naši državi zastaja popolnoma na vseh področjih in očitno to, kar danes obravnavamo, ni izjema. Kolega se sprašuje, a smo samostojni ali smo podaljšek Vlade. Absolutno smo samostojni. Je pa dejstvo, da je Vlada izvršilna veja oblasti, ki nam predstavlja neka dejstva, objektivna, lahko jim verjamemo, lahko jim ne, lahko nas prepričajo, lahko nas pa tudi ne. Mene je obstoječe stanje, kot ga je predstavila vladna stran, prepričalo, da bi z uveljavitvijo te novele prišlo do kolapsa in noben, predstavljam si oziroma verjamem, da si nobeden ne želi tega, da bi najšibkejši doživeli kolaps zaradi tega, ker smo mi vsilili, da neka novela obvelja in da mora to Vlada speljati, čeprav vemo, na podlagi dejstev, ki obstajajo, da je to nemogoče. Po moji oceni je popravek zakona. V tem trenutku edina realna opcija, ki jo imamo. Še ena druga opcija oziroma ena še bolj pomembna stvar, ki jo pa imamo, je, da bolj odgovorno res vršimo nadzor nad Vlado in tukaj bomo v poslanski skupini Liste Marjana Šarca absolutno, tudi po zagotovilih ministrice, pristopali k temu veliko bolj odgovorno, kot so pristopale očitno pretekle Vlade, ki tega, kot govorim že od leta dva sedem, dva osem, ne vem točno, kdaj sem bila jaz že v informacijski dobi, pa država na določenih segmentih še vedno ni, tako da jaz mislim, da je tule iskati osnovni problem, ne o tem, a je kriva prejšnja ministrica, zdajšnja ministrica, ampak celoten skupek je naredil mozaik tega, kar imamo v naši državi, da procesi niso primerno informatizirani. In danes vlagati amandmaje, popolnoma legitimni a so pravilno vloženi ali ne, so druge zadeve, ampak je brez veze in to poslanska skupina Nova Slovenija še kako dobro ve, da bi s sprejetjem vaših amandmajev res prišlo do nekega kolapsa, če ministrstvo zatrjuje, da ta stvar ni mogoča. Kaj naj naredimo v tem trenutku drugega, kot verjamemo, da so strokovnjaki na ministrstvu dovolj kompetentni, da nam podajo te informacije, da jim verjamemo in da ravnamo odgovorno, in da zaradi neke površne informatizacije, ki bi se lahko zgodila, ne dopustimo tega, da bi prišli do slabšega stanja, kot je to, da se bomo na žalost še vedno morali vsi državljani in državljanke ukvarjati s papirologijo. Hvala.